Señor presidente, la Unión Europea debe implicarse ante la amenaza que supone la vuelta a la lucha armada por parte de una escisión de la guerrilla de las FARC. El proceso de paz, que ha sido el centro del compromiso de esta Unión con Colombia, es la única vía para solucionar este conflicto que ha puesto en riesgo la estabilidad de esta región. El régimen dictatorial venezolano es el que ofrece el apoyo y estímulo a estos guerrilleros. Este hecho ha sido bien denunciado por las autoridades colombianas. Esa dictadura ha hecho que más de cuatro millones de venezolanos tengan que abandonar su país, cifra que aumenta a diario, y ya cerca de dos millones se han establecido en Colombia. Ese país se ha hecho cargo de suplir necesidades sanitarias, vivienda y alimentación a personas que se han visto forzadas a emigrar. Es por ello que celebro la oferta que ha hecho la señora Mogherini el pasado jueves al presidente Duque de dotar con ayuda económica a programas que faciliten la integración de esos migrantes y favorezcan el proceso y acuerdo de paz mediante la reintegración de los guerrilleros. Se tiene que parar el origen de la crisis que afecta a Colombia. Por ello, la Unión Europea debe aplicar ya las sanciones contundentes a los violadores de derechos humanos en Venezuela, que son los verdaderos desestabilizadores de esta región. La señora Mogherini dijo que, en caso de no ver resultados concretos después de las negociaciones de Barbados, la Unión Europea las impondría sin dilación.